Consider că discuția de astăzi este extrem de importantă. Din păcate, în anul 2011, sărăcia și excluziunea socială în Uniunea Europeană a crescut în mod dramatic, mergând de la 49 în Bulgaria, până la 17 în Luxemburg. Cred că Uniunea Europeană are nevoie de un proces de reindustrializare a Europei pentru că, numai în felul acesta, putem crea locuri de muncă și asigura creștere economică. Uniunea Europeană înseamnă întâi și întâi cele 500 de milioane de cetățeni și important este să putem să asigurăm locuri de muncă pe baza educației pe care tinerii o au.

Pactul de creștere economică trebuie să finanțeze și să asigure crearea de locuri de muncă.

Salut faptul că taxa pe tranzacții financiare va permite ca sistemul bancar să contribuie la procesul de creștere economică și să plătească o parte din costul crizei la care a contribuit în mod substanțial.